Frau Präsidentin! Es gibt in Deutschland eine alte Redewendung, die heißt Sterben die Bienen, dann sterben auch die Menschen. Das ist die Dramatik der laufenden Entwicklungen. Ich bin froh, dass wir uns heute intensiv mit den Perspektiven und Herausforderungen für den Bienenzuchtsektor in der EU beschäftigen. Ohne Bienen gäbe es keinen Honig auch Obst und Gemüse würden zu Luxusgütern.

Wenn es nicht gelingt, die Bienenbestände zu halten, und die Insekten aussterben, hätte dies fatale Folgen für den Menschen, und die Entwicklungen sind dramatisch. Wir müssen handeln und dürfen nicht länger die Augen verschließen. Wir müssen die Vielzahl möglicher Ursachen beleuchten, und wir müssen ehrlich sein Pestizide auf Basis von Neonikotinoiden sind ein großes Problem für unsere Bienen und alle Insekten. Ich fordere Maßnahmen, mit denen die Produktion, der Verkauf und die Verwendung aller Pestizide auf der Basis von Neonikotinoiden in der Union ausnahmslos und als vorrangige Maßnahme zum Schutz der Bienenpopulation untersagt werden. Es ist ein radikaler Schritt wir werden ihn nur im engen Dialog mit den Landwirten gehen können. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf einen Schuldigen zu zeigen. Nein, es geht darum, die Bienen als Grundlage unserer Umwelt zu erhalten und zu schützen. Es geht darum, unseren Kindern eine Umwelt zu hinterlassen, in der es summt und blüht. Dafür tragen wir die Verantwortung gemeinsam heute.